Der Fall Mali zeigt einmal mehr die Tragödie der gemeinsamen europäischen Außen und Sicherheitspolitik, weil es wieder einmal so ist, dass in einem Krisenfall ein großer EU Mitgliedstaat vorpreschen muss, um sozusagen die Kastanien aus dem Feuer zu holen, und die Europäische Union hinterherhinkt.

Man muss offen zugeben, dass es nicht nur um die Erhaltung des Staats gegen die islamistischen oder terroristischen Rebellen geht, sondern dass es auch um Bodenschätze geht und auch hier europäische Interessen vorhanden sind, die man nicht den ökonomisch so offensiven Chinesen überlassen soll.